Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, copiii trebuie protejați indiferent în ce țară trăiesc, așadar și copiii refugiați. Dacă cifra este adevărată, 35 dintre migranții intrați sunt copii neînsoțiți, numărul este enorm. Cum ajung acești copii neînsoțiți? Aici cred că trebuie să căutăm cauza și apoi soluțiile. Totdeauna trebuie să mergem la cauză. Este greu de crezut că minorii au decis să plece fără părinți. Mult mai sigur pare a fi de fapt traficul copiilor, traficul copiilor fără părinți. Domnule comisar, eu cred că trebuie să acționăm pe două planuri. Primul plan este ca statele membre și Comisia să găsească soluții de protecție a copiilor care ajung în Europa, dar cealaltă soluție este să facem ceva să oprim conflictele. Și vă întreb direct, domnule comisar, există în momentul de față o colaborare între instituțiile internaționale ONU, UNICEF, Comisia Europeană, Crucea Roșie Internațională, statele membre, organizații locale, pentru că altfel cauza nu va fi rezolvată și rămânem în continuare cu un flux de copii care vin în nesiguranță și sunt traficați. Mulțumesc.